addirittura direi genuina. Una vera rivolta popolare è un tutto un popolo, compresa la classe media, non solo i giovani disoccupati, che scende in piazza per dichiarare la propria voglia disperata di libertà. E a fronte di questa reale situazione, motivata da ragioni economico sociali, certamente, disoccupazione e povertà, ma anche dal rifiuto di una classe dirigente iraniana profondamente corrotta, della corruzione dei dirigenti iraniani si parla poco in quest'Aula, non abbastanza. Ci avete esaltato, la signora Mogherini ci ha esaltato più volte la sua grande amicizia verso gli Ayatollah iraniani, i grandi successi della diplomazia europea, ma la diplomazia europea dovrebbe occuparsi anche dei diritti dei popoli, non soltanto degli interessi delle classi dirigenti, specialmente quando sono classi dirigenti così corrotte e così crudeli nei confronti di chi la pensa diversamente, di chi manifesta democraticamente in piazza per i propri diritti. E qual è stata la risposta di questa politica estera, di questa Unione europea? Qualche tweet, timido, tardivo, timidissimo, prudente, oserei dire pavido!

Ma qui non c'è stata, e anche in quest'Aula non c'è una richiesta precisa, non solo evidentemente alle autorità iraniane, di buttar fuori questi bravi ragazzi che hanno manifestato democraticamente e pacificamente, ma anche per assicurare i diritti, per esempio, della difesa.

In tutto il mondo l'Europa si straccia le vesti quando succedono questi fatti ma qui sono protetti. Allora la spiegazione è una sola è che ci siano degli interessi geopolitici, e forse anche economici, magari ci sono gli interessi dei grandi affari che si vogliono fare con questi galantuomini che sono gli Ayatollah, che mettono in galera, perseguitano, uccidono, condannano all'ergastolo quelli che si permettono di andare in piazza pacificamente a dimostrare per la libertà. Cara Europa, dimostri in questa situazione di essere vile, pavida, inefficiente, inadeguata, indegna dei tuoi valori di difesa dei diritti e libertà dei popoli. L'Europa dei popoli, non l'Europa delle banche e degli interessi!